A déli és a keleti irányból érkező szakadatlan migránsáradat kezdete óta egymást követik az európai válságtanácskozások és a nemzetközi köztük a vallettai és a G20 as csúcstalálkozók. Elismerve ezek szükségességét és részeredményeit, mégiscsak Orbán Viktor kormányfővel kell egyetértenünk, akinek véleménye szerint ezek sehova nem vezetnek. Sőt éppen ellenkezőleg, a migránsválság egyre csak súlyosbodik, utóbb pedig az Európa ellen irányuló, már már apokaliptikus méreteket öltő terror fenyegetettségével egészült ki.

A párizsi ártatlan áldozatok haláláért, az ellenőrizetlen és törvénytelen bevándorlás eszkalációjáért, a mindennapi bizonytalanság és félelem eluralkodásáért, Európa határainak és a schengeni rendszernek a várható összeomlásáért! Európai és nemzeti identitásunkat értékeinket és érdekeinket teszik kockára azok, akik a multikulturalizmus, a nyitottság és a szolidaritás demagógiájával restek megvédeni határainkat, akarva akaratlanul szabad teret engednek az iszlám fundamentalizmus terjedésének és közreműködnek Európa etnikai vallási térképének a drasztikus átrajzolásában. Ameddig még nem lesz késő, az Unió migrációs és menekültügyi, valamint terrorizmussal kapcsolatos politikájának a felülvizsgálatára és gyökeres megváltoztatására van szükség!